Po wysłuchaniu tych głosów podczas dzisiejszej debaty chciałbym powiedzieć, że łączy je jeden wspólny mianownik otóż wszyscy mówimy i podkreślamy, że Unia Europejska powinna wzmocnić relacje z Południowym Kaukazem, powinna być na Południowym Kaukazie bardziej obecna, powinna być bardziej zdeterminowana w budowaniu dobrych relacji z krajami Południowego Kaukazu. Wierzę, że te sprawozdania będą pomocne w tym, aby takie dobre relacje, aby takie dobre kontakty z Południowym Kaukazem zbudować i aby to było korzystne zarówno dla krajów regionu, jak i dla całej Unii Europejskiej.

Jeżeli te wybory będą uczciwe, przejrzyste, wolne w co bardzo wierzę będzie to ważny znak tego, że ten kraj rzeczywiście poważnie traktuje te zobowiązania, które zmierzają ku temu, aby umowa o stowarzyszeniu została podpisana jak najszybciej, aby służyła zarówno Unii Europejskiej, jak i